No to jest tak, że staramy się mówić o traktacie lizbońskim praktycznie z dwóch skrajnych pozycji. Jedni mówią traktat lizboński jest wspaniały, cacy, jedziemy dalej

Ja tak nie uważam. Problem dzisiaj Unii Europejskiej polega na tym, że traktat lizboński często nie jest przestrzegany, i mam wrażenie, że realna władza w Unii zupełnie nijak się ma do ustaw traktatu lizbońskiego, że tak naprawdę dzisiaj główną pozycję w